hæstvirtur forseti nú þegar við horfum framan í mikið atvinnuleysi um allt land er mikilvægt að horfa til möguleika varðandi atvinnusköpun sem víðast öflugt tæki stjórnvalda ætti að vera vel upp sett og markviss byggðaáætlun nú líður að því að leggja þarf fram nýja byggðaáætlun fyrri alþingi en gildistaka þeirra sem nú er í gildi rennur út í ár ég spyr því hæstvirtur iðnaðarráðherra hvernig undirbúningi fyrir þessa nýju byggðaáætlun er háttað hvaða málaflokka hefur hæstvirtur ráðherra til að mynda hugsað sér að taka upp í hinni nýju áætlun verður þar tekið á málum þvert á ráðuneyti og málaflokka eða er það hugsunin að staldra aðeins við þá málaflokka sem rúmast innan ráðuneytis hæstvirtur ráðherra er það ekki öruggt að þar verði þættir á borð við menntamál menningarmál samgöngumál og atvinnuuppbygging í sem víðustum skilningi verði tekin inn í umræðuna og vinnuna þannig að heildstæð og

samgönguáætlun þar sem hægt verði í stórum dráttum að ganga að áformum stjórnvalda varðandi fjárframlög og skipunar byggðamála gildandi byggðaáætlun virðist hafa týnst einhvers staðar í kerfinu alla vega er ekki mikið um hana rætt sem tæki til að hafa áhrif á atvinnuuppbyggingu á einstökum svæðum það er ekki síst mikilvægt nú eftir hrun bankakerfisins að líta til þeirra mála lánasvið byggðastofnunar hefur verið mjög mikilvægt fyrir hinar dreifðu byggðir og er nú ekki síst þegar hrun bankakerfisins er staðreynd og lánasviðið þarf að hafa fullan styrk til að bregðast við aðsteðjandi vanda hæstvirtur forseti nú er ögurstund hvað það varðar að halda vel á málum hinna dreifðu byggða þar getur byggðaáætlun skipt sköpum sé rétt að henni staðið og hún nýtt með réttum hætti í ljósi þeirra aðstæðna sem nú ríkja í samfélaginu er ákaflega brýnt að vanda til þessarar vinnu og takast á við viðfangsefnin með markvissum hætti því hlýtur það að vera spurning hvort ekki sé rétt að efna til samráðs og freista þess að ná þverpólitískri sátt um gerð byggðaáætlunar vegna hins mikla mikilvægis byggðaáætlunar fyrir landsbyggðina hlýt ég að kalla eftir slíku samráði við þá vinnu sem nú þarf að fara fram hugmynd gæti verið að nefnd sem í sætu fulltrúar allra stjórnmálaflokka á alþingi landshlutasamtök sveitarfélaga þróunarfélög og fleiri aðilar til að freista þess að ná samstöðu um slíka heildstæða byggðaáætlun þar sem dregnir yrðu inn í þá vinnu þeir málaflokkar sem þarf til að móta stefnu alla á sem mestum og bestum árangri verði náð það er engin þörf á karpi í pólitískum vígaferlum þegar kemur að gerð byggðaáætlunar það þarf að ræða hana út frá hinum fjölbreytilegustu